qui demande à la Commission, en fonction des données fournies par l'Agence européenne des médicaments, l'Agence pour l'environnement et les États membres, de publier un rapport sur l'ampleur du problème ainsi qu'une évaluation sur l'opportunité et l'utilité de modifier la législation de l'Union européenne sur les médicaments ou dans d'autres domaines.